Hvala za besedo! Spoštovana gospa ministrica, v zadnjem mesecu je bilo veliko govora o izgradnji tretje razvojne osi na njenem severnem delu, se pravi, na delu, ki bi povezal Koroško z avtocestnim križem oziroma avtocesto Maribor-Ljubljana. V v razpravah o izgradnji tretje razvojne osi pa pogrešam pogovore in načrte o izgradnji le-te na njenem južnem delu. Izgradnja južnega kraka od Vinice do Novega Mesta in avtoceste Ljubljana-Obrežje je za razvoj gospodarstva Bele krajine in Dolenjske zelo velikega pomena. Izgradnjo podpirajo vse občine v tem delu Slovenije, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine ter ljudje, ki živijo v tej regiji. Čimprejšnja izgradnja te državne ceste bi tudi bi tudi pripomogla k vračanju mladih izobraženih ljudi po študiju nazaj v Belo krajino. Trasa je že prostorsko umeščena, vsaj vsaj v večjem delu. Prejšnji minister za promet je leta dva tisoč sedemnajst obljubil, da naj bi se izgradnja začela, leta dva tisoč devetnajst in končala do leta dva tisoč triindvajset. Zato me zanima, v kakšni fazi je izgradnja južnega dela tretje razvojne osi. Ali ti roki še vedno držijo? In ali je kaj več znanega glede poteka trase na njenem južnem delu, se pravi od Črnomlja proti mejnemu prehodu Vinica? Hitro začetek gradnje izgradnje je pomemben tudi zaradi črpanja evropskih sredstev. Zanima me tudi, v katero smer gredo razmišljanja ministrstva glede osrednjega dela tretje razvojne osi, ki bi povezal Zasavje in Posavje s hitrejšo in bolj varno cestno povezavo s Celjem na eni ter Ljubljano oziroma Novim mestom na drugi strani? Za vaše odgovore se vam zahvaljujem.